Dzieci dla bezpieczeństwa umieszczane są w specjalnych ośrodkach, jednak po uzyskaniu przez nie pełnoletności problem zagrożenia życia powraca. Według ONZ od końca 2014 r. doszło w Malawi do około 70 ataków na osoby z bielactwem, których w tym kraju jest około 10 tysięcy. Wskazuje to na rosnące i realne zagrożenie życia tej części populacji. Władze krajowe muszą mocniej zaangażować się w ochronę tej zagrożonej grupy, a także położyć nacisk na edukację obywateli i promowanie praw ludzi z albinizmem. Ważne jest, żeby Unia, jej państwa członkowskie w ramach współpracy z państwami Afryki Południowo Wschodniej monitorowały sytuację i udzielały wszelkiej możliwej pomocy od wymiany dobrych praktyk po wsparcie techniczne aby przerwać te barbarzyńskie akty przemocy.